În primul rând, doresc să o felicit pe doamna raportor pentru hotărârea și inteligența de care a dat dovadă în a duce la bun sfârșit acest raport. Acordul negociat cu Consiliul nu este în totalitate unul satisfăcător, însă poate fi considerat un pas înainte. Permisul unic se va aplica în realitate numai unei categorii limitate de lucrători, ceea ce este contrar cu însuși principiul de procedură unică pe care această directivă își propunea să o introducă la început. În același timp, este injust faptul că atât condițiile de muncă, cât și beneficiile derivate nu vor fi în totalitate echivalente celor aplicabile cetățenilor UE. Totuși, nu pot spune că acest lucru este o surpriză, având în vedere că românii și bulgarii, cetățeni europeni fiind, sunt și ei în continuare tratați în mod discriminatoriu pe piața muncii din anumite state membre.